virðulegi forseti fyrirspurn sem hér er lögð fyrir tengist þeirri sem rædd var hér á undan hún varðar að hvað miklu leyti heilbrigðisþjónusta er veitt af öðrum en opinberum aðilum í hinum ýmsu greinum heilbrigðisþjónustunnar í spurningu minni óska ég eftir sundurliðun um helstu greinar heilbrigðisþjónustu það er heilsugæsla að meðtöldum heimilislækningum og heimahjúkrun endurhæfingu sjúkrahúsþjónustu öldrunarþjónustu og tannlækningar sambærileg spurning var lögð fyrir þáverandi hæstvirtur heilbrigðisráðherra á árinu tvö þúsund og eitt af félaga okkar þingmanninum árna ragnari árnasyni sem nú er látinn upplýsingarnar miðuðust við skiptingu fjármagns til heilbrigðis og tryggingamála miðað við

fjögur prósent í rekstri endurhæfingar og meðferðarstofnana um sextíu prósent í rekstri öldrunarstofnana um ellefu prósent í rekstri heilsugæslu í landinu en núll prósent í rekstri sjúkrahúsa endurhæfingar og meðferðarstofnanir sem hér er vísað til eru til dæmis s á á reykjalundur sjálfsbjargarheimilin í reykjavík og akureyri og heilsustofnun náttúrulækningafélagsins í hveragerði öldrunarstofnanir sem um er rætt eru stofnanir sem fá rekstrarframlög frá ríkinu og eru í eigu einkaaðila eða félagasamtaka og eru þau stærstu hrafnistuheimilin í reykjavík og hafnarfirði grund sóltún skógarbær hjúkrunarheimilin skjól og eir sunnuhlíð í kópavogi og ás í hveragerði hlutur einkaaðila í heilsugæslu var ellefu prósent á árinu tvö þúsund og

var rædd og ég vísaði í hér að framan í þriðja lagi óska ég eftir upplýsingum um hvernig sambærilegri skiptingu er varið á norðurlöndum og á bretlandi í nýrri skýrslu o e c d um íslensk heilbrigðismál sem kynnt var nýverið er hvatt til aukins einkarekstrar í heilbrigðisþjónustu það er í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar eins og hún kemur fram í stefnuyfirlýsingu frá í maí á síðasta ári